Au vu des interventions qui ont précédé, je pense que poser la question, c'est partiellement y répondre.

Je conclurai justement en évoquant un domaine précis puisque l'on parle de priorités et de domaines précis celui des nanotechnologies, qu'il convient, à mon sens, d'investir mieux, tant ces secteurs du possible sont nombreux la médecine, l'agroalimentaire, l'électronique, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies.